Wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass Serbien sich in einem positiven Sinn engagiert Serbien und Kroatien damit dieses Land zusammenhält und auch die entsprechenden Reformen vollzieht. Insofern ist Serbien wirklich hier sehr mutig und sehr entscheidend für die regionale Zusammenarbeit.

Da sind die Anregungen noch nicht wirklich vollfüllt worden.

Wie Frau Koppa schon gesagt hat Es ist nicht nur eine Frage für Europa. Serbien muss diese Dinge aufarbeiten für Serbien selbst.